ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um fjárreiður ríkisins það frumvarp sem hér er lagt fram er í tveimur greinum í fyrstu grein er það lagt til að það bætist við fertugasta og níundu grein fjárreiðulaganna svohljóðandi málsgreinar tvær ráðherra ber fjárhagslega ábyrgð á ráðuneyti sínu og með þá ábyrgð skal fara samkvæmt lögum númer fjögur nítján hundruð sextíu og þrjú um ráðherraábyrgð fari stofnun eða fjárlagaliður fram úr fjárheimildum ber ráðherra að veita forstöðumanni eða ábyrgðaraðila fjárlagaliðar skriflega áminningu samkvæmt tuttugustu og fyrstu grein laga númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins í annarri grein er tiltekin dagsetning gildistöku þess frumvarps ef það verður að lögum í greinargerð með þessu frumvarpi kemur fram að á undanförnum árum mörgum hefur ríkisendurskoðun gert alþingi grein fyrir framkvæmd fjárlaga hvers árs og í því sem næst hverri skýrslu hefur komið fram að stofnunin telji að síendurtekin brot gegn fjárreiðulögum og reglugerðum um framkvæmd fjárlaga og aðgerðaleysi ráðuneyta vegna þeirra sýni að ábyrgðin er ekki að öllu leyti hjá forstöðumönnum stofnana þá vill hún hvetja til þess að ákvæði um ábyrgð ráðuneyta á fjárreiðum ríkisstofnana verði gerð afdráttarlausari í gildandi lögum og reglum í þeim tilgangi virðulegi forseti er þessi

laga segir að forstöðumenn og stjórnir ríkisaðila beri ábyrgð á því að fjárhagsráðstafanir þeirra séu í samræmi við heimildir brot á ákvæðum laganna varða skyldur opinberra starfsmanna samkvæmt lögum um réttindi og skyldur þeirra og hér er með þessari frumvarpssmíð lagt til að herða á þeim ákvæðum sem kveða þá á um að það skuli veita forstöðumönnum eða ábyrgðaraðila fjárlagaliða skriflega áminningu ef hann hefur með höndum rekstur sem ekki stenst ákvæði þeirra laga sem alþingis setur í fjárlögum hvers árs það er gert ráð fyrir því að áminningakerfi fyrir forstöðumenn verði útfært í þá veru að fagráðuneyti áminni með samræmdum hætti forstöðumennina sem virða rammana sem þeim er úthlutað í fjárlögum og áður hafi þeir verið hvattir til að bæta úr því sem miður hefur farið innan tilskilins frests til að svo megi verða þarf að hafa eftirlit með framkvæmd fjárlaga innan ársins þannig að bæði forstöðumaður og fagráðuneyti fái með góðum fyrirvara vitneskju um að starfsemin rúmist ekki innan fjárheimilda þessum aðilum beri því að grípa til þeirra úrræða sem duga til að starfsemin verði innan heimilda takist það ekki ber að veita áminningu áður en til hennar kemur er um að ræða mjög flókið langt ferli þar sem allir eiga að hafa sinn rétt og að því gætt að ekki sé farið að nokkrum manni í heimildarleysi eða með offorsi eins og ári miður við höfum í það minnsta eitt nýlegt dæmi um verði hins vegar ekki talið að forstöðumaður beri ábyrgðina einn á rekstrarumfangi umfram fjárheimildir ber samkvæmt þessu frumvarpi hér að finna þann sem ábyrgðina ber ef aðalskrifstofa ráðuneytis fram úr fjárheimildum er eðlilegt að forsætisráðuneytið veiti ábyrgðaraðila þessa áminninguna en fari forsætisráðuneytið sjálft fram úr fjárheimildum muni alþingi fjalla um það mál ef til þess kæmi þessa dagana er mikið rætt um ráðherraábyrgð og hér á landi bera ráðherrar sem æðstu handhafar framkvæmdarvalds ábyrgð gagnvart alþingi samkvæmt fjórtándu greinar stjórnarskrárinnar og kallast þessi ábyrgð ráðherraábyrgð ráðherraábyrgðin greinist í pólitíska ábyrgð annars vegar og hins vegar lagalega ábyrgð pólitíska ábyrgðin felst í því að ráðherra verður að hafa traust meiri hluta þingmanna ellegar samþykkir alþingi vantrauststillögu og neyðist þá ráðherra til að segja af sér lagalega ábyrgðin aftur á móti felst í því að meiri hluti alþingis getur ákært ráðherra fyrir embættisrekstur í lögum númer fjögur nítján hundruð sextíu og þrjú um ráðherraábyrgð er fjallað um lagalega ábyrgð ráðherra og ber hann refsiábyrgð í þrenns konar tilvikum ef hann fyrsti brýtur gegn stjórnskipunarlögum landsins önnur brýtur gegn öðrum lögum þriðja misbeitir stórlega valdi sínu eða framkvæmir nokkuð eða veldur því að framkvæmt sé nokkuð sem stofnar heill ríkisins í fyrirsjáanlega hættu einungis landsdómur getur dæmt eftir þessum lögum í því frumvarpi sem hér er lagt fram er gengið út frá því að ráðherra beri fjárhagslega ábyrgð á ráðuneyti sínu og því verði farið með þá ábyrgð samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð fari rekstur sem viðkomandi ráðherra ber ábyrgð á fram úr fjárheimildum á þessa ábyrgð gæti einnig reynt krefjist ráðherra þess að forstöðumaður reki stofnun umfram

allt síðastliðið ár í kjölfar kosninga á síðasta ári og enn fremur í tengslum við hvorutveggja ráðstafanir í ríkisfjármálum til ársins tvö þúsund og þrettán og jafnhliða í tengslum við fjárlagagerð fyrir árið tvö þúsund og tíu það er gríðarleg krafa um aðhald í allri

skiljanleg og réttmæt ekki síst í ljósi þess að við erum að glíma á árinu tvö þúsund og tíu við það að reka ríkissjóð með hundrað milljarða króna halla og fyrir liggur áætlun um það að taka þannig til verka að á árinu tvö þúsund og ellefu verði sá halli lækkaður um um það bil fimmtíu milljarða króna og það mun taka á fyrir það fyrsta að ná því markmiði en ekki síður mun það taka á að vinna með rekstur ríkisins á þann veg að viðkomandi stofnanir og viðkomandi rekstur virði þær heimildir sem fjárlögin setja hverju sinni oft á tíðum er rætt um það að alþingi og þá fjárlaganefnd í umboði alþingis hafi eftirlitshlutverk mikið með höndum varðandi framkvæmd fjárlaga og iðulega hefur það komið upp í umræðunni að það séu ákveðin vandkvæði á því fyrir fjárlaganefndina að rækja þetta hlutverk sitt svo vel sé vissulega hefur á undanförnum mánuðum orðið nokkur breyting til batnaðar á því að við erum farin að fá inn í fjárlaganefndina betri skil á upplýsingum en áður var þó að vissulega megi betur gera og ég minni enn og aftur á sameiginlegt verkefni fjárlaganefndar um það að tryggja henni betra aðgengi að upplýsingum til þess að rækja þetta mikilsverða hlutverk sitt við vorum á fundi í fjárlaganefnd alþingis í hádeginu í dag þar sem við vorum að fá yfirlit yfir stöðu þessa verkefnis það er framkvæmd fjárlaga ársins tvö þúsund og tíu og ráðuneytinu ber samkvæmt reglugerð að veita fjárlaganefndinni þessar upplýsingar ársfjórðungslega og gera ríkisstjórninni einnig grein fyrir fjárhagsstöðu stofnana ríkissjóðs

aðrir í heildina tekið kemur fram að útgjöld ríkissjóðsins eru innan heimilda á fyrstu þremur mánuðum ársins þó svo að það séu ákveðnar skýringar á því hvernig og hvers vegna sú staða er uppi það kemur einnig fram að í svokölluðum veikleikafjárlagaliðum eins og skilgreindir hafa verið hefur átt sér stað allnokkur bati það er að af tuttugu og tveimur liðum hafa þrettán fjárlagaliðir tekið sig gríðarlega mikið á og því ber að fagna og það ber að virða en engu að síður liggur fyrir að enn erum við að vinna með sjötíu fjárlagaliði sem ekki standast þær heimildir að mati fjárlagaskrifstofunnar standast þessir sjötíu liðir ekki þær heimildir sem gilda um frávik frá fjárlögum og það er í rauninni sambærileg tala eins og við vorum að vinna með á árinu tvö þúsund og sex þannig að sú breyting sem átt hefur sér stað er sú að þær veikleikastofnanir sem áttu við erfiðleika að glíma í sínum rekstri hafa vissulega tekið sig á en aðrar eru þó að síga með einhverjum hætti fram úr við getum líka sagt í ljósi þeirra upplýsinga sem við fengum í morgun eða í hádeginu og spurt okkur hvers vegna í ósköpunum svo er komið að verulega stórir liðir sem við erum að sjá í þessu yfirliti eru komnir fram úr áætlun fjárlaga þegar ekki einungis nema þrír mánuðir eru liðnir af fjárlagaárinu er það umhugsunarvert hvernig áætlanagerðin sjálf hjá okkur hefur verið við fjárlagagerðina og það er alveg ljóst að það er mikil verkefni að vinna í þeim efnum í öðru lagi má spyrja hvers vegna fjármálaráðuneytið og skrifstofa þess þurfi yfir höfuð að ganga eftir því frá viðkomandi ráðuneytum að gera skil á breytingum sem eiga sér stað í rekstri þeirra fjárlagaliða sem undir viðkomandi fagráðuneyti heyra hvernig í ósköpunum stendur á því að fagráðuneyti eins og til dæmis menntamálaráðuneytið gengur ekki til þeirra verka sjálft að rigga upp þessum upplýsingum sem um er beðið og skila inn til fjármálaráðuneytisins án þess að það þurfi að reka á eftir slíku allt leggur þetta inn í þennan sama pott að því að það er eitthvað að enn þá hvorutveggja í áætlunargerðinni hjá okkur fyrir fjárlagagerðina og sömuleiðis er líka tvímælalaust hægt að fullyrða að það eru enn greinilegar brotalamir í fjármálastjórn ríkisins tvímælalaust þegar við sjáum þær tölur sem hér eru lagðar fram fyrir fjárlaganefndina í dag sem sýna það að þær áætlanir sem gengið var út frá við afgreiðslu fjárlaga eru ekki meira varðandi en raun ber vitni um

sérstaklega stórir liðir allnokkrir sem munu að öllu óbreyttu fara töluvert fram úr áætlunum sem um þeirra starfsemi gilda án þess að við séum komin með nægilega góðar skýringar á því

í það minnsta liggja fyrir hér í ákveðnum þáttum áætlanir um það að á bilinu fjórar til fimm milljarðar geti bæst við útgjaldahlutann en við höfum ekki séð enn þá

þegar maður sér það að liður eins og vaxtabætur er að fara töluvert fram úr áætlun um útgjöld ársins ef ég man rétt um sautján hundruð milljónir nú þegar samkvæmt þessu mati sem

að heimila fólki sem á viðbótarlífeyrissparnað að taka út að þá kemur skattur af honum og við afgreiðslu þessa máls var sá skilningur uppi að sú skattlagning mundi standa undir og ætti að fara óskipt til þess að auka vaxtabætur hjá almenningi hvað um það við vorum upplýst um það í fjárlaganefnd í hádeginu að við fengjum frekari skýringar á þessu og þeirra er að vænta í næstu viku og ég vil fagna því að fjárlaganefndin ætlar að fara með þessum hætti til þessa verks það vekur hins vegar ákveðinn ugg þegar við umræðu um þetta mál er farið að vitna til þess að möguleg leið til þess að mæta hluta af þeim útgjaldaauka sem fyrirsjáanlegur er í rekstri ríkissjóðsins á þessu ári verði farið inn í þennan ófyrirséða fjárheimildalið sem var færður undir fjármálaráðuneytið og er að mig minnir rúmir fjórir milljarðar króna og þá er ætlunin sú að taka fjárveitingar af þeim lið til þess að brúa meðal annars kostnað af þeim þáttum sem hér eru að fara út úr áætlun það gengur þvert á þær fyrirætlanir sem lagðar voru fram í fjárlagafrumvarpi fyrir árið tvö þúsund og tíu og enn fremur gengur þetta þvert á þá samþykkt sem í fjárlagafrumvarpi ársins tvö þúsund og tíu var samþykkt þar var tiltekið að þessi varasjóður eins og hann var kallaður ætti að vera tæki til þess að styrkja trúverðugleika fjárlaganna og draga úr hættu á því að útgjöld færu

og eins og segir i greinargerðinni með frumvarpinu með leyfi forseta ráðstöfun þessarar óskiptu fjárheimildar verði háð ströngum ákvæðum fyrst og fremst er henni ætlað að mæta hugsanlegum frávikum í gengis og verðlagsforsendum frumvarpsins og svo framvegis þá er verið að tala um það að þessi varasjóður eigi að mæta þessum þáttum í rekstrarkostnaði ríkisins númer eitt og síðan einhverju algjörlega óhjákvæmilegu og ófyrirséðu þegar fjárlögin voru samþykkt eini liðurinn sem maður hefur séð og rekið augun í í þessari samantekt sem í mínum huga getur verið þess eðlis að falli undir þennan þátt er áætlaður kostnaður ríkissjóðsins vegna náttúruhamfaranna á suðurlandi í tengslum við eldgos í eyjafjallajökli þar er um að ræða einhvers staðar á bilinu fjögur hundruð til sex hundruð milljóna króna en aðrir liðir sem hér um ræðir eru því miður ekki þess eðlis að þeir samkvæmt mínum skilningi falli hér undir heldur þvert á móti eru staðfesting á því að við höfum enn ekki náð nægilega góðum tökum á hvorutveggja fjárlagagerðinni sjálfri og því síður á fjármálastjórninni eins og svo brýnt er að gera við þær aðstæður sem uppi eru og í ljósi þeirra gríðarlegu viðfangsefna sem fram undan eru til þess að vinna á þessum mikla halla sem